Pourtant, nous devons dire la vérité aux Algériens non, vous ne pouvez pas continuer à avoir une politique en matière de droits de l'homme et en matière de justice comme celle que vous menez.